Vindt u dat de uitkomst anders zou moeten zijn, dan is dat de taak van de wetgever onder andere wij hier om de wetgeving aan te passen en de Commissie een andere opdracht te geven.

En waarom maak ik me daar zorgen over? Omdat ik het heel belangrijk vind dat we een objectieve scheidsrechter hebben die wetenschappelijk gaat kijken of iets gevaarlijk is of niet.